Dat betekent duidelijke regels over het gebruik en de etikettering van de grondstoffen. Het geheel moet natuurlijk wel werkbaar blijven en niet leiden tot meer administratieve lasten of het in gevaar brengen het is al gezegd van intellectueel eigendom van de producenten. Wij zullen dat kritisch blijven volgen, maar het lijkt erop dat de nieuwe verordening aan deze eisen voldoet. Ik maak daar wel een kanttekening bij en dat is op het gebied van de controle. Opnieuw geldt dat deze wetgeving valt of staat bij goede controle en sancties om het kaf van het koren te scheiden. De verordening stelt dat de straffen die de lidstaten zelf mogen toepassen doeltreffend, evenredig en afschrikkend moeten zijn. Ik roep de Europese Commissie op om de komende tijd kritisch te bekijken of dat in alle landen van de Europese Unie het geval is. Het kan immers niet zo zijn dat het ene land daar strenger mee omgaat dan het andere. Een mooie eerste casus vormen wat mij betreft de voorwaardelijke straffen die deze week, tien jaar na dato, werden uitgesproken in het Belgische dioxineschandaal. En tot slot een onderwerp dat hier natuurlijk niet onaangeroerd kan blijven het diermeel. Na het emotionele betoog van de eerste spreker van de Niet ingeschrevenen zal ik mij beperken tot de feiten.

In het geval van bijvoorbeeld kippen leidt dat echter tot een tekort aan dierlijk eiwit in het voer, los van de terechte kritiek op het vernietigen van waardevolle eiwitten. Daarbij komt ook nog eens dat diervoeding voor de vijf miljoen veehouders in de Europese Unie, die het toch al niet gemakkelijk hebben, de grootste kostenpost is. Natuurlijk willen wij niet terug naar een situatie waarin soorteigen dierlijke eiwitten in het voer terechtkomen. Kannibalisme, dat nooit meer!

De Europese Commissie heeft aangegeven dat die tests in 2009 beschikbaar zouden kunnen zijn, zodat diermeel in het voer van bijvoorbeeld kippen of varkens weer op een veilige manier mogelijk zal worden. Ik zou graag van de Europese Commissie weten hoe het daarmee staat en welke stappen wij het komende jaar op dat terrein kunnen verwachten.